Walka z ociepleniem klimatu to nie jest problem europejski, to jest problem dotyczący całej planety i wszystkich krajów. Dlatego nowe porozumienie dotyczyć musi wszystkich, a w szczególności tych, którzy zanieczyszczają najbardziej Chin, Stanów Zjednoczonych, Indii.

Podczas gdy Unia Europejska przyjmuje coraz bardziej ambitne plany redukcji, inni najwięksi emitenci zanieczyszczeń nie podjęli nawet formalnych zobowiązań redukcyjnych. W takiej sytuacji kolejne redukcje, podnoszenie poprzeczki, traci nie tylko sens ekologiczny, ale staje się przede wszystkim pozbawione rozsądku gospodarczego. Przemysł europejski przestaje być konkurencyjny, firmy są przenoszone do krajów, gdzie nie ma takich surowych zasad, a nasi obywatele płacą coraz wyższe rachunki za energię. Trzeba również bardzo zwrócić uwagę i zadbać, aby cele redukcyjne w Europie były dostosowane do realnych możliwości i sytuacji poszczególnych państw.